Condiții umane pentru transportul acestor animale ne dorim cu toții, dar discuțiile ar trebui să se refere mai degrabă la condițiile în care sunt transportate animalele, și nu numai la stabilirea unor limite de timp lipsite de fundament. Am însă o altă preocupare încă o dată constat că suntem pe cale să pretindem europenilor noi reguli, în condițiile în care permitem importarea în Uniune a cărnii unor animale chinuite în toate felurile posibile. Ar trebui, de asemenea, să fim preocupați de înființarea de abatoare locale, care să elimine complet discuția cu privire la transportul animalelor, și sper că viitoarea politică agricolă europeană va acoperi financiar acest aspect.